Zuerst möchte ich den beiden Berichterstattern sehr herzlich für ihre Arbeit danken, die sicher nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, denn hier eine Lösung zu finden, bei der es keine Gewinner, sondern nur einige Verlierer gibt, ist nicht etwas, womit man sich große Sympathien erwerben kann.

Ich meine, dass wir trotz der einen Auseinandersetzung, die es gibt, hier auch eine breite Übereinstimmung im Parlament in dieser Frage zustande bringen.

dann darf man nicht anschließend dafür bestraft werden, dass man es nicht mehr zur Kenntnis genommen hat.